Il faut être honnête entre nous.

Il y a ici, dans cette enceinte, et je crois aussi, dans les populations européennes, une volonté de faire une politique communautaire pour sortir de cette crise, pour faire de la gouvernance économique, mais on ne retrouve pas cette volonté politique au sein du Conseil et parmi les États membres.

La méthode de coordination ouverte qui continue. Cela n'a pas marché pendant dix ans et on va simplement continuer la même chose, la gouvernance économique. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la gouvernance économique par la Commission, ce n'est pas la méthode communautaire, ce sont eux, les chefs d'État et de gouvernement, qui vont se réunir quatre fois par an pour gouverner économiquement l'Europe.

Deuxièmement, il faut voir de quelle façon on peut accentuer la pression sur le Conseil. Un grand nombre de dossiers sont bloqués pour le moment.

Sur le service d'actions extérieures je ne vais pas ouvrir ce dossier là c'est exactement la même chose. Sur les grandes orientations de politique économique, les GOPE, c'est exactement la même chose.

doit être naturellement à vingt sept, et aussi à seize. Et à seize, cela sera différent qu'à vingt sept, parce qu'on a une union monétaire et que cette union monétaire nécessite aussi une union économique qu'on n'a pas créée et qu'on ne va pas créer si ce sont les États qui continuent à monopoliser cette gouvernance.

Il faut transférer de la souveraineté des États vers la Commission et vers les instances européennes.